Lep pozdrav! Dva ministra bomo danes potrjevali in, najprej nekaj besed o gospodu Alešu Šabedru in o problematiki ministrstva za zdravje. Cela vrsta problemov se mu bo vsula na glavo. Dosedanji minister je nekaj naredil. Začel je nekaj, pravzaprav ne toliko on kot državna sekretarka, gospa Pia Vračko, ki je pripravila kar nekaj izhodišč za zadeve, ki bi se začele vrteti, ampak prihaja do zamenjave. Ena od teh zadev je, da je treba spraviti zdravstvene domove pod ministrstvo za zdravje. V zdravstvenih domovih kraljujejo župani, ki po svojih razmislekih delajo, delijo, postavljajo, odstavljajo in tako naprej. Ta zadeva ne more biti tako stihijska, kot je zdaj, in je treba to nujno narediti. Ravno tako je treba naprej razmišljati o združevanju bolnišnic. Imamo bolnišnice, kjer vsaka bolnišnica hoče imeti specialistične oddelke za vse, s tem, da je ponekod razdalja med dvema bolnišnicama dvaindvajset kilometrov. Jaz nisem navdušenec nad Evropo, ampak nekaj zadev pa imajo dobro urejenih in ena od teh zadev je tudi združevanje bolnišnic. Pa naj bo v eni bolnišnici specialistična ambulanta za določene zadeve, v drugi pa za druge zadeve, ne pa, da se to podvaja samo zato, da bi se, tako kot sem že prej rekel, tudi določeni župani s tem kitili. Potrebno bo uvesti točno kontrolo porab v bolnišnicah in pa seveda tudi naročil v bolnišnicah. Tukaj je tista hudičeva bolečina slovenskega zdravstvenega sistema, ko stotine milijonov evrov izginjajo neznano kam, pravzaprav ni res, da neznano kam, ve se, kam izginjajo, ampak ker so nekateri ljudje nedotakljivi, jim pač nič ne moremo oziroma nič ne smemo. To bo težko, ampak upam, da bo speljal. Kar se tiče mladih zdravnikov in študija medicine. Študij medicine stane državo kar precej in recimo, ko neki, študent zaključi študij, mislim, da bi bilo smiselno, da bi moral nekaj let delati na v javnih ustanovah, v tistih, ki jih določi ministrstvo. Če že kdo govori o najbolj demokratični državi na svetu, to je o Združenih državah Amerike, tam imajo ta princip, razen če si kdo plačuje študij sam, potem se pa lahko odloča. In pri nas tega nimamo in zato bi bilo smiselno razmisliti o takem modelu. In, ne pa, da nekdo konča študij, pa gre takoj v privatno prakso ali pa gre takoj v tujino. Če bi šel kdo v privatno prakso takoj po koncu študija, naj plača tisti študij pa še malo več. Če gre v tujino, naj plača dvojno ceno, kajti država ga je šolala, potem bodo izkoriščali njegovo znanje drugi ljudje z nikakršnim vložkom, ampak z velikim profitom. Mislim, da bi morali tudi uvesti več koncesionarjev, ne manj koncesionarjev. Kdor pozna delo koncesionarjev, ve, da ne gre za izkoriščanje zdravstvenega sistema, ampak gre za nadgradnjo zdravstvenega sistema. Konec koncev, na ta način bi lahko zelo skrajšali čakalne vrste. Recimo, na CT-ju deluje mašina, kaj jaz vem, šest ur na dan, ostalo pa stoji. Pri koncesionarju dela štiriindvajset ur na dan. Zakaj ne bi tega uredili v dogovoru z zdravstveno zavarovalnico, kjer tako ali tako je pol stvari zmedenih, zmešanih, prikritih, skritih in podobno. Še ena zadeva je tukaj, ki je pomembna, in se jo bo treba lotiti. V, na slovenskih medicinskih fakultetah nimamo, nimamo, predmeta tropska medicina. Prihaja k nam cela vrsta migrantov iz afriških predelov, kjer so doma bolezni, ki jih mi ne poznamo. Te bolezni poznajo v Nemčiji, poznajo v Angliji, poznajo v državah, ki so imele kolonije. V Sloveniji je to nepoznano. In zato je treba tudi na tem področju nekaj pa konec koncev tudi v medicinski fakulteti, vsaj v Ljubljani, bo treba enkrat narediti oreng prepih, da se bo videlo, kdo kaj dela, kam se troši denar in kaj se, kakšen je izkupiček. drugi minister bo gospod Simon Zajc za infrastrukturo, okolje in prostor, za katerega v prvi vrsti sem zelo vesel, da je rekel, da je proti frackingu. Pri Petišovcih Angleži uničujejo naravni habitat. Uničujejo in zastrupljajo podzemlje in, izsiljujejo Slovenijo, da bi na vsak način morala pristati, kakor bi rekli v Levici, na kapitalistične težnje nekaterih, izsiljevalcev in dobičkarjev. S tem se strinjam. In dobro je, da kaj takega ne bi dovoljeval. Kar se tiče hidrocentral, novih, upam, da jih, ne bojo gradili na Soči. Kajti o tem so že razprave bile in nekateri so že se prerivali okoli ministrstva, da bi na Soči in na Idrijci gradili hidrocentrale in s tem uničili dve najlepši slovenski reki. To bi bila velika svinjarija in jaz mislim in upam, da minister ne bo dovolil tega. Kar se tiče pa hidrocentral na Savi, bi bilo pa smiselno, da v okviru svojega ministrovanja določi oziroma zahteva, da se ob gradnji novih hidrocentral naredijo pretočni kanali za manjše ladje. Kajti vsa Evropa ima to narejeno tako, cena se poviša za morda pet odstotkov, pridobi se pa plovna pot, ki je izredno cenena in najmanj od vseh transportnih sredstev onesnažuje okolje. Kar se tiče termocentrale, vemo, kakšna svinjarija je v Šoštanju, grozljivo je. Termocentrala svinja okolje, poleg tega pa še ali dela ali pa ne dela. Deluje dobro edino tisto, ko teče denar nekaterim v žepe. To deluje pa neprekinjeno in brez problemov. In tudi tukaj se nič ne dogaja. Mislim, da bi bilo treba pomisliti na nemški model, da se ta zadeva zapre. Slovenija ima atomsko centralo, ki naj bi bila v polovičnem lastništvu s sosednjo Hrvaško. In vendar Hrvaška nam je dolžna ogromne milijarde evrov. Zakaj še ne in upam, da minister bo zmogel toliko korajže, kot bi rekli na Štajerskem, da bi imel toliko jajc v hlačah, da bi rekel, Hrvatje ste nam dolžni, mi vam bomo vzeli tole hidrocentralo in potem ne rabimo, to, atomsko centralo in potem pač ne rabimo kakšnih novih gradenj hidrocentral na Muri ali pa kaj vem kje. Elektrike bi imeli dovolj, pa še izvažali bi jo lahko. Kar se tiče smeti, je najboljša zadeva incineracija, sežig. In, Prejšnji minister, gospod Leben, ki je dobro opravljal svoje delo, ne dobro, odlično opravljal svoje delo, je že bil na obisku določenih, sežigalnic na Dunaju, kjer v centru mesta delujeta dve sežigalnici in nimata nobenega slabega vpliva na okolje, na zrak, na karkoli. To bi moralo narediti, narediti tudi pri nas. Zakaj pa ne? Kar se pa tiče še enega še enega problema, in to so radioaktivni odpadki. Radioaktivni odpadki pri nas so v glavnem nizkoradioaktivni odpadki, ki se jih lahko sežge. Pepel se za plombira v deset centimetrov debele svinčene zaboje, potem se pa to zalije v beton, kubično kocko, približno meter krat meter, in se to odnese v rudnike tristo, štiristo metrov pod zemljo. Tako delajo pametne države. Mi nismo pametna država. Upam, da bosta pa ta dva ministra prispevala k temu, da bomo da bomo bolj pametni in zato bomo mi v SNS-u oba podprli.